d'empires, de civilisations. Prenez par exemple la Chine.

Les États Unis sont le pays multiculturel par excellence.

Comment résoudre la crise financière, comment résoudre la récession économique, le changement climatique? Tous ces dossiers réclament une action commune, une approche globale, qui dépasse les limites de la souveraineté nationale.

Je crois, Monsieur le Président, que, de tous les États membres de l'Union européenne, c'est la France, peut être avec l'Angleterre, qui avait déjà compris il y a des siècles qu'une unification de son territoire, de son économie, de sa gestion publique pourrait être bénéfique pour ses habitants.

les politiques européennes? Donnons quelques exemples défense, diplomatie, recherche, innovation, ce sont des dizaines de milliards qui peuvent être épargnés si nous collaborons ensemble, dans le cadre d'un budget européen renforcé.

Il existe un strabisme politique qui gouverne l'Europe, soyons honnêtes.

Non à un cadre financier qui n'est pas sérieux! Et non à un cadre financier qui n'est certainement pas à la hauteur de nos défis! Voilà le message qu'il faut donner vendredi prochain.

la Syrie. Deux ans d'horreur, des dizaines de milliers de morts, des centaines de milliers de

suis sûr. Mais ce sont les djihadistes qui risquent